Señora presidenta, alta representante, estamos ante otra oda a la sumisión europea, un verdadero panegírico a las cadenas militaristas, agresivas y expansionistas de la OTAN. Este informe sobre las relaciones Unión Europea OTAN muestra con meridiana claridad una política exterior y de defensa encuadrada en una estrategia estadounidense organizada a través de la OTAN y que es no solo ajena, sino contraria a los intereses de la propia Europa. Es un tiro en el pie a cualquier participación como sujeto autónomo en el tránsito a la multipolaridad que vive el mundo. Es la consolidación de una Unión Europea que, sin política exterior propia, suena como una orquesta desafinada a remolque de Estados Unidos. Se habla de las tensiones en el Este o en la vecindad meridional, pero se ocultan muchas de sus causas. Y la participación de la OTAN, claro, como en el ataque a la República Federal de Yugoslavia —fuera de la legalidad internacional—, que echó por tierra los acuerdos de Helsinki. O la expansión de la OTAN a las fronteras rusas —que también echó por tierra la Carta de París—, o las intervenciones occidentales en Irak o de la OTAN, en particular, en Libia. La Asociación Unión Europea OTAN no es fundamental para la política común de seguridad y defensa, es justo lo contrario niega una política autónoma e imita la peor política que representa la OTAN. Frente a esta propuesta de sumisión militarista, frente al rearme y la intervención, hace falta una política de defensa verdaderamente independiente y que abogue por la distensión y la paz.